það er með miklum ólíkindum að lífeyrissjóðirnir skuli ekki skila betri niðurstöðu heldur en raun ber vitni miðað við það sem háttvirtur þingmaður pétur h blöndal heldur fram það er nú einu sinni þannig að hefðu lífeyrissjóðirnir fjárfest með þeim hætti sem þeir geta gert í verðtryggðum hlutum og pappírum að þá væri afkoma þeirra til muna betri heldur hún raunverulega er þannig að afkoma lífeyrissjóðanna verður ekki notuð til þess að afsaka það að taka skynsamlega ákvörðun um það að afnema verðtryggingu á lánsfé háttvirtur þingmaður ármann krónu ólafsson kom einmitt með mjög greinargott yfirlit yfir það með hvaða hætti og hvernig þetta væri reiknað sem gerir það að verkum að það er stöðugt verið að hækka höfuðstólinn þannig að smám saman vex þetta yfir eignirnar eignamyndunin verður engin hún verður neikvæð

hvaða glóra getur verið í því að hafa þannig lánakjör á íslandi að það sé enginn gjaldmiðill í heimi sem standist lánavísitölu íslenskra banka og þess vegna íbúðalánasjóðs snúning það getur ekki verið réttlátt kerfi það er kerfi sem er sérstaklega sérhannað fyrir lánveitendur og til verulegs baga fyrir eðlilegt ástand í þjóðfélaginu og það er ekki hægt að sætta sig við það það er gjörsamlega útilokað að það haldi áfram og það verði seldar ofan af fólki fjölda ungs fólks íbúðir vegna þess að það er útilokað að standa undir þeim okurvöxtum sem verðtryggingin í raun hefur í

og hans heimildir þá tel ég að seðlabankinn hafi farið offari varðandi vaxtaákvarðanir þannig að